Ich wünsche mir vor allem in der Zusammenarbeit zwischen dem Staat Israel, dem israelischen Volk und den Völkern Europas, dass das, was Sie hier ausgedrückt haben und was unser gemeinsamer Wert ist, dass der Respekt vor dem Individuum und die unverhandelbare Garantie der individuellen Menschenrechte für alle gilt in Europa, in Israel und auch in Palästina.